Vážená pani predsedajúca, áno, internet, u nás na Slovensku sa hovorí, že internet podobne ako oheň je síce dobrý sluha, ale zlý pán. To znamená, my nemôžeme dovoliť, aby internet kompletne ovládol naše deti. My nemôžeme zameniť naše povinnosti vychovávať a venovať sa deťom tým, že im dáme do ruky smartfón alebo tablet. Naozaj, my musíme urobiť všetko preto, aby internet bol bezpečný pre naše deti a musíme zabrániť tomu, aby všetky dáta o našich deťoch sa nedostávali k sieťam obchodníkov, na účely reklamy a nebodaj k sieťam pedofilov. Je to niečo hrozné, pretože naozaj deti sa často stretávajú aj na internete s rôznymi reklamami, ktoré im ponúkajú sexuálny program, alebo dochádza k sexuálnym kontaktom, zneužívaniu a podobne. My musíme urobiť všetko preto, aby sme spolu s rodičmi, so školou, s vládami členských štátov, ale aj my na úrovni Európskej únie pripravili program pre vzdelávanie, pretože internet vzdelávanie nenahradí. Je to iba nástroj.